Ja, Hvala. Torej, naredimo en povzetek tega, zakaj smo tu, zakaj smo vložili Predlok zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Zato, ker se zavedamo v Slovenski demokratski stranki v prostoru in času, v katerem živimo, in osnova za vložitev te novele je bilo torej poročilo o stanju v kmetijstva, živilstva, gozdarstva za leto dva tisoč sedemnajst. Kot sem povedal na začetku, sto šestintrideset strani kmetijske biblije, o katerem lahko ugotovite, v katero smer gre slovensko kmetijstvo. Rezultati, veliki veliko delo panog v kmetijstvu so porazni. Še enkrat ponavljam: so porazni. Druga zadeva, ki je bi rad spomnil, da smo bili prej v čez - prejšnji teden v Zagrebu na medparlamentarni konferenci, ravno o kmetijstvu, kjer sem pripravil, to je ravno en - razlagal en prispevek, torej, o generacijski prenovi slovenskih kmetij. Govoril sem eno izmed pozitivnih zgodb glede vinarskih družin, ki so nekako začele to generacijsko prenovo in torej smo pa iz v tem trenutku v izrednem občutljivem času. Torej, kot sem danes povedal in kot so kolegi razlagali tudi statistiko: sedeminpetdeset let povprečna povprečna starost slovenskega kmeta ali kmetice. Ne, šest cela devet hektarja je približno velika slovenska kmetija. Da ne razlagam, da je zelo malo tiste kvalitetne obdelovalne zemlje, tiste ravninske kvalitetne obdelovane zemlje, vse ostalo so kmetje nekje v bregovih, na gorskih kmetijah. Torej, če k temu seštejemo še tudi ostalo nerazvito infrastrukturo, so danes kmetje v izredno nezavidljivem položaju. Torej želimo povedati, da v občutljivem času, v katerem mora prihajati tudi v Sloveniji do generacijske prenove, mi dajemo signale na trg. In ti signali so izredno pomembni. Želimo dajati signal na trge, da bojo kmeti tisti naslednji, ki bodo močno obdavčeni, da se to ne splača, da da oblast ima slo tudi po kmetu, da tisto, kar niso uničili v petdesetletni gonji, ideološki gonji proti samostojnemu, neodvisnemu kmetu, to počenjajo torej v letu dva sedemnajst naprej. In o tem želim povedati. Če želimo ohraniti slovensko kmetijstvo, slovensko samooskrbo, slovensko, ohranjeno slovensko krajino, potem moramo znižati katastrski dohodek, predvsem pa moramo dati pravilne signale mladim prevzemnikom kmetij zato, da bojo začeli umno kmetovati. Da ne razlagam, da številni moji kolegi, recimo kolega Bogovič, predava recimo zgodbe o digitalizaciji, predvsem tudi na vasi samo razlaga te digitalne zgodbe, digitalne agende, ki se dogajajo, te platforme, ki bodo prišle slej ko prej tudi v naših konkurenčnih državah, torej na podeželje. Povejte mi, kako bomo digitalizirali podeželje, kjer imate starostno strukturo kmeta skoraj šestdeset let. Dajte mi napotek. In ob tem, da da da vaša sla, potem ko ste zaposlili na tisoče novih ljudi v javnem sektorju, v institucijah, ki jih noben človek ne potrebuje, ne, ob tem, da sploh ne črpate skoraj evropskih sredstev, ne, da torej nimate nobene ambicioznosti potegniti kjerkoli kaj iz katerih predalov. Vaša ambicioznost je samo, kako kako potegniti iz slovenskega proračuna, kako najbolj pridne delovne ljudi obdavčiti, ali pa jih izgnati v tujino. In glejte, rezultati so tu. Ena cela pet kmetije slovenske propada dnevno. Vsak dan propade ena cela pet slovenske kmetije. Ob tem, da starejši kmetovalci, tisti, ki so že davno v "penziji", imajo "penzije", pokojnine, da se lepše izrazim v slovenščini, približno sto devetdeset evrov. S popravo krivic po osamosvojitvi so jim dali tako zvane državne pokojnine. Veliki Socialni demokrati, pod Svetlikovo reformo, so to spremenili v tako zvane socialne transferje in se dobesedno usedli gor na te male kmetije. Ljudje danes dobesedno umirajo daleč stran od moderne znanosti, predvsem govorim o medicini. Ne, na teh revnih kmetijah, recimo, samo prihajam iz Slovenskih goric, gledam to žalostno usodo teh ljudi. In glejte, kaj vi delate tu noter, kaj jim razlagate. Ne, Krajčič, doktor znanosti, razlaga, da je da je denarja, parafraziram, "ko pečka". Povejte mi, kje je denarja "ko pečka"? Morda teh, tako "zvanih" kulakih, ki jih je razvil Židan s svojo kmetijsko politiko, kjer imajo najboljšo kmetijsko zemljo v ravninah, ki so jo pokradli nekoč nekaterim posestnikom po vojni in danes jo imajo kmetje, tisti turbo kmetje, ki so jih postavili. Velika večina malih kmetov pa umira na obroke. Mi se borimo za vse kmete, ampak najbolj na tiste, ki so najbolj recimo na socialnem udaru, in kateri, kako bo mlad človek, ki ima neko idejo, neko ambicijo, da bo šel s svojo družino živet v nek del Slovenije zakoten, bi lahko rekli, od Boga pozabljen, kako kako bo začel kmetovati, če mu vi že kar napovedujete, imamo že sprejeti Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka za leto devetnajst, dvajset in tako naprej? Povejte mi, kakšen signal je to za slovensko kmetijstvo? Kako bomo naredili to generacijsko? Pa no, dajte mi, dajte mi, dajte mi to osnovo. Ne, zdaj, ko govorite tudi o metodologiji danes, ne, glejte, v svojemu gradivu smo vam predstavili, ne, prakso v Avstriji, kjer je metodologija, recimo, samo za čebelarstvo, za katero velja, da se do štirideset panjev dohodka ne ugotavlja, nad tem obsegom pa je določena pavšalno davčna osnova na panj, ki je različno določen za obseg do devetindevetdeset panjev, potem je med devetindevetdeset in tristo panji za obseg, ki presega zgornjo mejo. Torej imajo neko tudi pravične metodologije. Zavedajo se, kaj so majhni kmetje, zavedajo se, da so izredno pomembne za to, da ohranimo krajino. Kakšna je naša krajina v teh zakotnih delih? Kakšen je, kako bomo razvijali turizem, če bo pokrajina zaraščena, ker bojo izsekali številne vinograde, trajne nasade, torej, ne, kakšna bo ta krajina izgledala čez dvajset let? Kaj bomo pripeljali, tudi če bomo pripeljali ljudi, ki hočejo videti nekaj več, recimo ljudi, ki imajo bolj večjo ali pa bolj debelo denarnico, kot pravimo, ki so, ki ki so ki so prihajajo iz nekih betonskih mest? Želijo si tega podeželja, želijo si kvalitetne hrane na tem podeželju. Mi si po vsej verjetnosti želimo razvoja teh turističnih kmetij, ker bojo kratke oskrbne verige dobesedni zaklad, ki ga vedno znova in znova uporabljamo. In da želimo decentralizirati, da ne bo v Ljubljana vse, podeželje pa nič. Glejte, in o tem govorim. Torej, lahko rečem, da ste zelo trdega, zelo trdega srca do teh ljudi, zelo trdega srca. Ne, in jaz sem tu gledal v prejšnjem mandatu, deset tisoč ljudi v letu in pol so zaposlili. V času četrte industrijske revolucije in digitalizacije v javni upravi, ker ne polovico delovnih mest ne potrebujemo, vi kar te birokrate zaposlujete. In zakaj ljudje ne plačujejo davkov, se enkrat vprašajte. Kaj je osnova za blaginjo vsake države? Veste, kaj je rekel nekoč Hajek, ne. Prvi vrsti je to predvsem, ne, lahko rečemo, zelo država, ki deluje zelo racionalno, racionalna država, po drugi strani pa podjetništvo. To sta tista dva najbolj močna momenta, da neka država se razvija, da gre v smeri tega, kar bi si mi vsi želeli, da bo večja blaginja za vse, za vse te ljudi. In kaj imamo mi? Kakšne signale dajemo? Država polna razvrata. Vsaj trideset do štirideset tisoč ljudi preveč, izredno dobro plačanih, ki ne vejo sploh, kaj delajo, ali se pa podvaja te funkcije. Številne številne institucije, ki jih noben človek na svetu ne potrebuje, ne. In ničesar ne naredimo, ne. Dajemo si, kupčkamo si, svoje ljudi zaposlujemo. Šolski sistem, polovica kadrov, ki jih noben človek ne potrebuje. Petinsedemdeset tisoč ljudi na borzi, ne. Ob tem pa so letos propadala jabolka teh, ravno teh kmetov, ta industrijska jabolka. Bil sem dva dni nazaj v Pekrah in vsi pekrski, lahko rečemo, sadovnjaki, jabolka ležijo v sadovnjakih in propadajo na zemlji, ob tem da petinsedemdeset tisoč ljudi na borzi, niti en ni prišel ali pa se ne spomnim, nisem zasledil, da bi šli, pa bi vsaj te jabolka pobrali, bi jih pridelali, ne vem, v suho sadje, v sokove ali karkoli, kar kar Avstrija ponuja, Nemčija, Italija in to prodajajo za nekajkrat večjo ceno. Ali pa kakšne vzpodbude, recimo, za te ljudi, da si razvijajo neko industrijo zadaj, kupijo neke stroje, mline, sušilnice in da naredijo neko zgodbo naprej. Ničesar, nobene vizije, nobene ambicije, samo jemati, jemati, jemati in širiti to to to nenormalno birokracijo in filozofiranje tu noter. Realne zadeve. In seveda ni denarja, rabimo ga, ker ker smo mi strašno razbohoteni. Ne, ljudje naj delajo in glejte, kaj se nam dogaja. In končno cilj je kakšen? Kmetije propadajo, mladi ambiciozni ali pa delovni ljudje pa odhajajo v tujino. In tudi večinoma delovnih migrantov, o katerih smo danes prej govorili, že ostaja v tujini. Gradijo si tam hiše, ustvarjajo družine in so svojo rezidenčnost tudi prenesli v Nemčijo, Italijo, Avstrijo ali pa še celo izven evropskega kontinenta, v druge države, Avstralija, Ameriko in tako naprej. A je to prihodnost Slovenije, ob tem, da imamo strašno nizko rodnost in tako naprej? Je to naša prihodnost? Torej, mi s tudi s tem denarjem in s temi davki, pobranimi, ne, financiramo, da ne bom, ne bom razlagal, razgrajevanje družine, vere, uničujemo privatno šolstvo, mi imamo monopoliziran šolski sistem, torej, da vsi razmišljajo v neki isti škatli in tako naprej in želimo si na podlagi tega, neke težko novo družbo znanja, inovacij in vsega ostalega. Popolnoma zgrešene levičarske politike, ki so nekoč že uničile eno tako državo. In zdaj smo na dobri poti v propad, v uničenje. Ne. Torej začne se pri nas samih, če želimo spremeniti svet, če želimo boljše tej državi, začnemo pri sebi. Če želimo pri sebi ustvarjati, potem moramo začeti gledati. Racionalna upravljanja s to državo, iskanje tam, kjer nam denar najbolj uhaja iz proračuna. Kolegica, mislim da Jelka Godec, vam je predstavila probleme v zdravstvu, da je denarja zadosti, ampak da nam uhaja skozi vse pore na vseh položajih. Kolega Anže Logar, doktor Anže Logar je pokazal, kaj se je dogajalo v bančnem sektorju. Ne. Lahko kolega, mislim da iz Nove Slovenije, prej govoril zelo dobro o javnih razpisih, ne, ki so znani po tem, da nam uhajajo v preplačanih avtocestah, raznih velikih megalomanskih projektih in tako naprej. Torej in ob tem, da smo imeli že sejo glede črpanja evropskih sredstev, kjer denar, ki nam je na voljo, ga ne znamo ali pa ne ali pa nočemo ali pa smo nesposobni, neambiciozni, da ga počrpamo, ne. Torej denarja okrog nas je res zadosti, ampak mi ga vidimo samo v proračunu in na najlažji način, to je najlažja kratka pot. In najlažja kratka pot je seveda dvigniti trošarine, davke, katastrske dohodke in vse ostalo. In to je naša glavnina prihodkov v proračunu. Ampak to, glejte, na tisti Lafferjevi krivulji, ki se je nekoč razlagalo, ki je bila osnova, ko študiraš makroekonomske politike kot študent, se spomnim, kje prihaja do točk prevoja. In točka prevoja pomeni, ko ljudje rečejo, tega več ne bomo plačevali, zapremo podjetje, zapremo kmetijo, odselimo se v tujino, smo v konkurenci danes, okrog nas so konkurenčne države, ki imajo manjše davke in za te manjše davke ljudje dobijo tudi te javne storitve, o katerih ste danes nekateri govorili, boljše, bolj kvalitetno, ni, ne rabijo stati v vrstah ne, in nimajo luknjastih cest, zdravniku pride takoj na vrsto, specialistu pride takoj na vrsto. Ko ko res enkrat ostane brez dela, je njihova podpora nekajkrat večja ko v Sloveniji, ne. V šolskem sistemu se mladi lahko odločijo za različne sisteme izobraževanja in potem imajo tudi poklice, ki jih trg potrebuje, in dobijo relativno hitro službo. Ko dobijo hitro službo, lahko si hitro konstituirajo družino in take družbe potem obstanejo. Družbe, kot je naša, pa v tem trenutku tudi pod signali, ki jih sedaj dajete, ne, pa smo še komaj na drugi redni seji, kažete, da ta družba gre v propad. In sem prepričan, da gremo v propad, če še še zavedamo, da se na naše najboljše okolje, ki je naša največja izvozna partnerica, Nemčija, izredno ohlaja, da so, da imamo, lahko rečemo, že drugo četrtletje tam, lahko rečemo, neko stagniranje, potem potem smo pred začetkom nekega konca. In mislim, da je tukaj, glejte, da gorijo, lahko rečemo, vse rdeče luči, da sedaj je tisti pravi trenutek za reforme, za prestrukturiranje, za ljudi, ki so na borzi, in tisti, ki jih v javnem sektorju ne potrebujemo, da jih preizobrazimo tako kot v Ameriki, v Avstriji, v Nemčiji, da niso več strukturno brezposelni, da jih pošljemo v pomoč slovenskemu gospodarstvu, slovenskim podjetjem, in da ti ljudje ustvarjajo dodano vrednost in da recimo tudi v tem sistemu Brekeksajta, da si pridobimo dobre investicije ljudi z množičnimi, torej z množičnim kapitalom, ki ga sedaj tipajo, kjer je najboljša država, ki je, v katero je možno vložiti, da jih pripeljemo take ljudi v državo. Glejte, jaz lahko rečem, sem imel nekaj izkušenj kvalitetnih, hodim dosti po svetu, poznam, lahko rečem, nekaj vplivnih ljudi in vem, kako razmišljajo. V državi, kjer je, kjer imamo diktaturo birokratske razmišljanosti, ne v državi, kjer mislimo, da bomo brez sprememb dosegli spremembe, ne, glejte, taka, v tako državo si noben ne upa vlagati ali pa kakšna, lahko rečemo, kakšni skladi, ki so skriti za nekim, lahko rečemo zelo špekulativnim kapitalom, katerega naloži ta kapital, in to je tudi problem slovenske tranzicije, slovenske privatizacije in vsega ostalega, da ne posegam izven tega konteksta. Torej, da na nekako zaključimo zgodbo o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Slovenski kmet, če ne kdaj, sedaj potrebuje umno politiko, politiko, ki bo razumela čas in prostor, ki bo razumela, da so pred nami tudi, lahko rečemo, revolucionarne spremembe v kmetijstvu. Govorimo o tehnoloških spremembah, govorimo o generacijskih spremembah, govorimo o problemih s klimo, z vsemi naravnimi katastrofami, ki smo jih že zasledili v preteklosti, torej smo pred usodnimi spremembami slovenskega kmetijstva. Slovenski kmet potrebuje zdravorazumsko politiko točno v tem trenutku. In Slovenska demokratska stranka, sam kot predsednika tega Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, razumemo čas in prostor, v katerem se slovenski kmet in kmetica nahajajo. Mi imamo, lahko rečemo, celo vrsto ukrepov zoper to, da da te negativne trende nekako, lahko rečemo, stabiliziramo in da jih spremenimo v, lahko rečemo, neko pozitivne pozitivno rast. In spoštovane kolegice in kolegi, s spoštovanjem do vas vseh, prosil bi vas, resnično bi vas prosil, v okviru slovenskega kmeta, slovenskega malega kmeta, da nam prisluhnete, da pustite nekatere svoje strankarske, lahko rečemo, strankarske, jaz bi temu rekel, ukaze na stran, da še enkrat premislite. Verjamem, da je dosti med vami dobrih duš in da boste to razumeli, in da nam prisluhnete, da naredimo en skupni prvi signal na trg torej, da slovenskemu kmetu ne rabi pomagati samo bog, ampak da lahko pomaga tudi slovenska slovenski Državni zbor in slovenska politika. Najlepša hvala.